S tím všichni souhlasíme stejně jako s navýšením prostředků.

Pane komisaři, tady musí nastoupit více účinná opatření. Druhá připomínka je brexit. Bude mít samozřejmě zásadní dopad na čerpání.